Diversificarea surselor, o nouă infrastructură în energie, creșterea ponderii surselor regenerabile sunt importante pentru viitorul energetic al Uniunii. Dar, în același timp, nu trebuie să renunțăm și la utilizarea vechilor surse de energie, desigur, îmbunătățită prin tehnologii inovatoare, conform posibilităților și necesităților fiecărui stat membru. Cel mai important pentru mine, pentru cetățenii pe care i reprezint aici este însă faptul că trebuie să păstrăm un preț accesibil pentru toți consumatorii, să menținem și chiar să creăm noi locuri de muncă în acest domeniu. Nu trebuie să ajungem în situația în care pe piața de energie europeană va exista surplus de energie, pentru că aceasta nu va putea fi cumpărată din cauza prețurilor ridicate.